Der Haushaltsausschuss befasst sich seit Längerem intensiv mit dem nächsten MFR, so ist der Bericht des Kollegen ein wichtiger Beitrag. Die Europäer und Europäerinnen haben noch nie zuvor derart hohe Ansprüche an die EU gestellt und sie ebenso kritisiert. Hier sollten drei Punkte von Bedeutung sein Erstens, vor allem der Bezug auf die Bürger Europas.

Dieses Thema muss bei der Ausgestaltung des nächsten MRF intensiv berücksichtigt werden, damit Europa besser verstanden, akzeptiert, gelebt und unterstützt wird. Zweitens Diese Akzeptanz wird sowohl bei den Bürgern als auch auf politischer Ebene in den Mitgliedstaaten umso größer sein, als der EU Haushalt einen messbaren europäischen Zusatznutzen generiert. So wird er als sinnstiftend für die europäische Einheit verstanden werden.